ég vil ræða hér um fæðingarorlof kvenna sem gengist hafa undir tæknifrjóvgun en eins og kunnugt er þá var breytt hér lögum á síðasta þingi undir lok síðasta þings í maí eða júní tvö þúsund og átta og einhleypum konum gert heimilt að gangast undir tæknifrjóvgun hér á landi þó við höfum auðvitað mörg dæmi þess að konur hafi leitað eftir slíkri þjónustu í útlöndum áður fyrr nú er það svo hins vegar að lög um fæðingarorlof hafa ekki verið endurskoðuð sérstaklega með tilliti til þessara breytinga þannig að einhleypar konur sem gangast undir tæknifrjóvgun þær eiga rétt á sex mánuðum eins og bara annað foreldrið í raun og veru samkvæmt lögunum um fæðingar og foreldraorlof nú spurning mín snýst um það hvort félagsmálaráðherra hæstvirtur telji vænlegt að að skoða það að þessum lögum um fæðingar og foreldraorlof verði breytt þannig að einhleypar konur sem gengist hafa undir tæknifrjóvgun og eiga von á barni með þeim hætti geti sótt um níu mánuði níu mánaða fæðingarorlof og þannig njóti börn þeirra níu mánaða samvistar við sitt foreldri þó bara sé einu foreldri til að dreifa ég þekki það að menn hafa hér ólíka sýn á lögin um foreldra og fæðingarorlof en líklega voru þau sett ekki síst til að jafna rétt foreldra til samvista með börnum sínum og sú hugsun hefur auðvitað verið höfð í heiðri áfram í þeirri löggjöf og enn fremur snúist um rétt barna til að eyða tíma með báðum foreldrum sínum en í þessu tilefni eða ég tel að þetta mál eða þessi tilvik séu annars eðlis við þekkjum það jú að í lögum um foreldra og fæðingarorlof þá er kveðið á um það ef annað foreldrið deyr áður en barnið nær átján mánaða aldri þá getur hitt foreldrið sótt sér þann rétt eða sótt um þann rétt þannig að barnið fái þá níu mánuði með því foreldri sem eftir lifir hér höfum við sannanlega bara eitt foreldri inni í myndinni þannig að þetta snýst ekki um að brjóta þá rétt á hinu foreldrinu þannig að mig langar til að kanna það hvort hæstvirtur félagsmálaráðherra telji ástæðu til að endurskoða lögin og veita þessa heimild fyrir þær konur sem gangast undir tæknifrjóvgun að þær geti þá sótt um það að fá þennan lengri tíma því eins og við þekkjum þá er það auðvitað börnunum ómetanlegt að geta fengið þennan tíma heima með sínu foreldri